To si myslím, že je strašně důležité. Na druhou stranu je nutné dát jasné podmínky pro využití těchto peněz tak, aby tyto peníze nebyly předmětem korupce a neskončily pouze v kapsách oligarchů, ale byly opravdu použity pro moldavský lid a pro rozvoj moldavské infrastruktury. Myslím si tedy, že je dobře, že jsme návrh nakonec odhlasovali, je dobře, že Moldávie má uzavřenou asociační dohodu s Evropskou unií. Je jasné, že těmto zemím bychom měli ukázat, že Evropská unie je pro ně partnerem a že do budoucna, pokud budoucí vývoj nastolí cestu demokracie, svobody a ekonomické prosperity, mohou jednou očekávat i plné členství.